svar við fyrirspurn á þingskjali hundrað sextíu og tvö um kostnað við utanlandsferðir frá ásmundi einari daðasyni öðrum skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali hundrað sjötíu um póstverslun frá merði árnasyni þriðja skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali hundrað áttatíu og eitt um ráðningar starfsmanna frá árna þór sigurðssyni fjórða skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali hundrað áttatíu og átta um viðbúnað við hamförum í kötlu frá eygló harðardóttur gert er ráð fyrir að fyrirspurnunum verði svarað fyrir lok þessa mánaðar